Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo quante altre risoluzioni dobbiamo votare in questa Plenaria, quante altre parole dobbiamo ascoltare di fronte a un paese che collassa sempre di più, un paese in mano a un criminale, il suo attuale Presidente, che si fonda a sua volta su un circolo di cleptocrati razziatori della cosa pubblica, che stanno privando intere generazioni di un futuro, di un sogno e di una vita normale e dignitosa. Un personaggio che sta permettendo, in questo momento, che si spari sui manifestanti, che si violino persino i luoghi di culto.

Forse, in un paese che è benedetto dalla natura e maledetto dall'uomo, un Kabila fa comodo. Fa comodo alle nostre imprese, diciamo la verità. Fa comodo a chi non vorrebbe sanzionarle. E io vi dico che continueremo a fare altre 500 risoluzioni, nei prossimi anni, finché non avremo il coraggio di congelare i beni di questa classe dirigente vergognosa che oggi governa in Repubblica democratica del Congo e finché non puniremo le nostre imprese, sanzionandole direttamente.